Panie przewodniczący! Wybór pani Ashton i pana Van Rompuya, traktat lizboński spowodują zmiany w funkcjonowaniu Komisji. Pewne zmiany są określone w traktacie lizbońskim, ale pewne zmiany są niedoprecyzowane, niejasne i będzie je kształtowała pewna praktyka i pewne decyzje. Chciałabym się zapytać, jakie zmiany w pracy i w funkcjonowaniu Komisji Europejskiej przewiduje pan w najbliższym okresie i najbliższych latach?

Pan mówił o wyborze pewnych komisarzy.